Herr Präsident! Lieber Kollege, ich glaube, auszuschließen ist da nichts. Man kann nicht ausschließen, dass solche Abkommen auch negative Folgen nach sich ziehen. Und am Ende ist die Gesamtabwägung, ob man so einem Abkommen zustimmt oder nicht zustimmt, eine unglaublich schwierige.

Wir haben unterschiedliche Meinungen und die sind zu respektieren, und ich denke, das ist gut so.